Señor Presidente, quiero utilizar este minuto para llamar la atención de este Parlamento y del mundo entero sobre el derecho a la vida de la mujer embarazada. La prohibición absoluta del aborto en muchos países de América Latina y quizás pronto también en España, si prospera una ley regresiva del Gobierno del Partido Popular para modificar la actual Ley del aborto obliga a miles de mujeres a elegir entre su propia vida o convertirse en criminales desde la indignidad del aborto clandestino, además, castigado, por ejemplo, en El Salvador con hasta 50 años de cárcel. Es el dilema en el que se ha encontrado Beatriz, una mujer salvadoreña que ha sido obligada a alumbrar, con peligro para su vida, a un feto inviable, que no tenía cerebro, a pesar de que médicos e instancias judiciales, incluida la OEA, habían recomendado el aborto. La decisión sobre el aborto debe ser una decisión de las mujeres. La prohibición del aborto terapéutico es una crueldad que habría debido merecer la atención de este Parlamento en el debate sobre violaciones de los derechos humanos.